Nu este vorba de Guvern, el poate fi criticat, merită criticat, reformele sunt uneori temporizate, alteori ambigue, dar este cert că guvernul de la Chișinău a dovedit o voință foarte clară în aspirația sa europeană. Eu nu am să vorbesc nici despre oligarhi, nici despre clasa politică, nu cred că trebuie să facem o dezbatere în alb și negru pentru că Uniunea Europeană esențial trebuie să dea o șansă cetățenilor Republicii Moldova și nu clasei politice. Dacă vrem ca acest popor să aibă o șansă europeană trebuie să îl susținem, să fim riguroși în controlul administrării banilor. Nu trebuie suspendate aceste sume pentru că ele sunt imperios necesare. Cred că moldovenii și populația Moldovei, oricât ar fi de simplă, oricât de ușor ar fi manipulată, merită această șansă pentru că sunt cu toții cetățeni europeni și noi, când am decis că trebuie să fie alături de noi, am înțeles și am respectat lucrul acesta.